virðulegi forseti það er ekki í sjálfu sér ástæða til þess að hafa mörg orð um þetta frumvarp þetta er fyrst og fremst tæknilegs eðlis og tengist breytingunum á virðisaukaskatti sem lækkaði úr tuttugu og fjögur prósent í sjö prósent á matvælum og ýmsum vörum eins og þekkt er orðið lækkun á álagningu virðisaukaskatts á matvæli hefur áhrif á rekstrargrundvöll endurvinnslunnar h f og leiðir til þess að félagið verður af umtalsverðum tekjum en endurvinnslan er það fyrirtæki sem heldur utan um umbúðagjald af völkdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur það er í fyrsta lagið lagt til að svokallað skilagjald sem nú er átta komma núll fjórar krónur án virðisaukaskatts á hverja umbúðaeiningu og til viðbótar því er lagt á umsýslugjald sem standa á undir rekstri kerfisins og er upphæð gjaldsins mismunandi eftir umbúðategundum fjárhæð umsýslugjaldsins er einnig án virðisaukaskatts endurvinnslan h f fær greitt í gegnum ríkisbókhaldið framangreind gjöld sem innheimt eru í tolli eða hjá innlendum framleiðendum auk virðisaukaskattsins þegar lögin voru sett var virðisaukaskatturinn fremur nýr og aðrar starfsreglur giltu þá um greiðslur

sem felst einkum í því að ef skilagjald verður áfram átta komma núll fjórar krónur mun innheimt skilagjald af einnota umbúðum af öðrum drykkjum en áfengum drykkjum vera átta komma sextíu krónur í stað tíu komma núll núll krónur skilagjald af umbúðum áfengra drykkja verður áfram tíu komma núll núll krónur breyting á virðisaukaskatti á matvæli hefur jafnframt áhrif á uppreikning umsýslugjalds þar sem fjárhæðir þess eru einnig án virðisaukaskatts og tekjur endurvinnslunnar h f af umsýslugjaldi er þóknun ásamt virðisaukaskatti umsýslugjald er grunnforsenda rekstrartekna félagsins í ljósi þess er lagt til í frumvarpi þessu að breyting verði gerð á lögunum til að leiðrétta þau áhrif sem lækkunin hefur framangreindar breytingar eiga ekki að leiða til raunhækkunar á innheimtum gjöldum heldur að tryggja að endurvinnslan h f fái það sama og hún fékk fyrir lækkun virðisaukaskattsins í frumvarpinu er miðað við hvað gjöldin þurfa að hækka miðað við sjö prósenta virðisaukaskatt

með breytingunum er endurvinnslunni h f gert fært að standa áfram undir lögbundnu skilagjaldi að upphæð tíu komma núll núll krónur sem það var hækkað upp í nýverið en við það jukust skil á einnota drykkjarvöruumbúðum lagt er til að lögin taki þegar gildi eins og ég nefndi virðulegi forseti er ekki um neina stefnubreytingu að ræða hvað þetta varðar hins vegar er mikilvægt að þær breytingar sem voru á virðisaukaskatti verði ekki til þess að það dragi eitthvað úr skilum á einnota umbúðum og þess vegna er þetta fruvmarp fram komið það er til þess að það verði sama upphæð sem fari í það gjald áfram eins og nú er til þess að sá árangur sem við höfum náð við að ná inn einnota umbúðum viðhaldist og helst aukist en eins og kemur fram í greinargerðinni var það nýlega hækkað um í tíu komma núll núll krónur sem jók skilin mikið á einnota umbúðum ég þarf ekki að fara yfir það með þingheimi um mikilvægi þess að við náum árangri á því sviði ég hef trú á því að það sé góð eining innan þingsins að við viðhöldum því og gerum helst betur virðulegi forseti þetta er fyrst og fremst tæknilegs eðlis þetta er ein af afleiðingunum af þessum góðu lækkunum á virðisaukaskatti og er til að koma í veg fyrir að það verði til þess að minnka tekjur